Monsieur le Président, je remercie notre collègue Preda pour son excellent rapport, mais c'est l'actualité qui m'inspire les réflexions suivantes l'Union européenne ambitionne de faire respecter les droits de l'homme partout dans le monde.

Parmi ces textes, citons les conventions de Genève, qui nous obligent à accorder le droit d'asile à ceux qui n'ont d'autre solution que de fuir la terreur et la barbarie.

Les États membres qui refusent d'accueillir des réfugiés sur leur territoire ou ceux qui ne peuvent pas parler d'autre chose que de limite supérieure en matière d'accueil manquent à leurs obligations, déshonorent la politique, sans parler du coup fatal qu'ils risquent de porter à l'Europe. Droits et solidarité vont de pair en matière d'immigration et d'accueil des réfugiés. La codification des droits en la matière restera lettre morte tant qu'il n'y aura pas de volonté partagée par tous de se ranger du côté des faibles.

La cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne nous interdit de tolérer chez nous ce que nous ne manquons pas de stigmatiser chez les autres.